forseti vill geta þess að það er litið svo á og er ekki einungis litið svo á heldur er það samkomulag á milli þingflokk að fundur geti staðið lengur en til klukkan átta í kvöld og liggur það samkomulag